Probabilmente, in un'Unione europea che è percepita come opaca e lontana dai cittadini, il programma Erasmus rappresenta il più grande successo, il miglior esperimento di cittadinanza europea.